W kontekście dzisiejszej dyskusji chciałbym zwrócić uwagę na kontrowersyjną propozycję zmiany art.

Artykuł ten mówi, iż obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa muszą spełniać co najmniej trzy z wymienionych w jego treści kryteriów. Natomiast nowy zapis proponuje kwalifikowanie na podstawie tylko jednego z kryteriów, co w praktyce oznacza, że o środki te będą mogły się starać podmioty nieuprawnione, dopasowując swoją sytuację do wymogów prawnych.

kryterium niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo łatwo osiągnąć na nowych osiedlach budowanych na terenach wiejskich.